Señor Presidente, las nefastas consecuencias de las políticas de recorte de los Gobiernos de conservadores europeos están ampliando la brecha de desigualdad a unos niveles nunca vistos en la Unión.

La derecha española ha convertido la crisis en un magnífico pretexto para destruir el Estado del bienestar, recortar en educación, recortar en dependencia, recortar en investigación y en sanidad. La educación es la herramienta más eficaz para equiparar a los ciudadanos y disminuir las desigualdades, y los gobiernos de derechas —especialmente el español— recortan, poniendo en peligro el futuro de nuestras regiones y de nuestro país.

La brecha que separa a unos y a otros se ha incrementado en un